Also eine klare Anlassgesetzgebung, ein Aktionismus, wo man bewusst Jäger, Schützen und Sammler treffen wollte.

Vordergründig wird von der Kommission behauptet, dass mit dieser Regelung Terrorismus bekämpft werden soll.

Es wäre viel wichtiger, wenn wir den tatsächlichen Schmuggel und die Grenzkontrollen verschärfen würden beziehungsweise uns gar überlegen und die Frage stellen, wo diese Waffen denn herkommen. Sie können, wenn Sie wollen, tonnenweise Kalaschnikows aus dem ehemaligen Jugoslawien importieren, wenn Sie auf der illegalen Seite sind.

Wir dürfen uns auch nicht wundern, dass die Bürger sich immer mehr von dieser zentralistischen EU Politik entfernen.